Op 18 april 2007 vond in het Turkse Malatya een drievoudige moord op christenen plaats, een gruwelijke moord.

Nu zijn we acht jaar verder en wat blijkt? Deze verdachten bevinden zich op vrije voeten, tot schrik en ontsteltenis van de nabestaanden die zij tijdens de zittingen zelfs bedreigden.

Mijn dringende vraag is aan de Commissie om bij de Turkse justitiële autoriteiten navraag te doen hoe gaat het verder met deze moordzaak?